Domnule președinte, mai mulți colegi s au referit la faptul că într un singur an Moldova s a transformat din elevul model al Parteneriatului estic într o țară care nu mai e deloc previzibilă, unde haosul domnește cum spunea cineva mai devreme.

Eu cred că există trei factori importanți care au modificat situația.

Influența Rusiei asupra opiniei este mai mare astăzi decât era acum un an. E vorba în al doilea rând despre oligarhi care controlează astăzi partidele în mai mare măsură decât o făceau acum un an. E vorba în al treilea rând despre corupție care a slăbit instituțiile într o mai mare măsură decât se întâmpla înainte de alegerile din noiembrie. Avem în față eșecul unei coaliții pro europene care a fost validată la urne și timp de un an, în loc să găsească resurse pentru a reporni mașinăria, a produs soluții care nu au durat decât o clipă și au întărit criza politică. Cred că avem o responsabilitate și Elmar Brok chema diversele familii politice la responsabilitate. Aș spune că nu trebuie să le cerem acest lucru comuniștilor. Cred că familia comunistă din Parlament ar trebui să stea deoparte, precum și toți prietenii Rusiei care sunt inclusiv în Parlamentul European, adepți ai unui scenariu catastrofal pentru Moldova. Deci le cer să se abțină, să nu intre în acest joc. În al doilea rând cred că trebuie să răspundem cererii făcute la Chișinău în acest moment, aceea de a oferi o mediere europeană pentru construcția unei noi coaliții. Am pornit pe un drum, ne am asumat o responsabilitate, am oferit inclusiv prin politica revizuită de vecinătate o perspectivă pentru Moldova și pentru alte țări. Cred că trebuie să ne implicăm, moderând, făcând posibilă o cale alternativă la ceea ce vor comuniștii, la ceea ce vor socialiștii lui Dodon, la ceea ce vrea Moscova în Republica Moldova.